Die Europäische Union ist ein Gemeinschaftsprojekt, ist eine Wirtschaftsunion, eine politische Union und auch eine Werteunion. Und es ist selbstverständlich Wenn jemand in Not gerät, muss man sich in der Europäischen Union gegenseitig helfen! Dafür braucht man natürlich eindeutige Spielregeln. Ich denke, die Spielregeln sind nicht nur für den wichtig, der Hilfe empfängt, sondern auch für den, der Hilfe gibt. Und man muss natürlich auch in der Lage sein, die vorher aufgestellten Konditionen bzw.

Was genau so wichtig ist Man muss auch Festlegungen treffen, was eigentlich passiert, wenn aus welchen Gründen auch immer die vorher sich selber gegebenen Regeln nicht eingehalten werden. Das kann auch damit einhergehen, dass manche Mitgliedstaaten, die Hilfe empfangen wollen, dann auch auf gewisse eigene Kompetenzen verzichten müssen bzw. dass die Kommission auch dann eingreifen kann, wenn es notwendig ist.

diesem Antrag zugestimmt, weil es für mich einen wichtigen Teil der Gesamtlösung darstellt.